Ich möchte nicht zu diesem Bericht eine Erklärung abgeben, sondern zum Bericht Moreira über das Abkommen über sofortige autonome Handelspräferenzen für Pakistan.